Madame la Présidente, un prix Nobel de la paix s'éteint doucement en Chine, libéré de prison pour faire taire le tollé, caché quelque part maintenant dans un hôpital du nord du pays, loin des tumultes et de la protestation du monde.

Son cancer du foie s'est généralisé et Pékin, pourtant, continue de refuser la demande de sa famille être soigné à l'étranger. Mais, qu'on se rassure, des médecins étrangers viennent d'être invités à se rendre sur place au chevet du militant de la paix et, bien sûr, la participation, dès demain, du président Xi Jinping au G20 de Hambourg n'a rien à y voir. Cynisme infini des autorités chinoises qui refuseront jusqu'au bout de laisser mourir dans la dignité à laquelle il a droit le parrain du Printemps de Pékin.